Chtěl bych poděkovat panu komisaři, že je jedním z politiků, který zdůrazňuje význam Evropského parlamentu právě pro nadcházející summit a pro politiku klimatu a klimatických změn jako takových. Také bych chtěl poděkovat za to, že zdůraznil význam financí. Víte, my v Čechách často říkáme a v češtině to zní trochu ironicky, že peníze jsou vždy až na prvním místě a v tomto případě to platí dvojnásob. Já bych chtěl zdůraznit, že pakliže Evropská unie jako jedno těleso nebude schopna přijít se silným a jednoznačným mandátem, není schopna se jednoznačně dohodnout na financích, velmi silně to oslabuje náš postoj ve světě.

Já zase říkám, že bych byl velmi šťasten, kdyby na summitu byl ještě někdo ambicióznější, někdo kdo by byl dál, než li jsme my, kdo by měl lepší legislativu a kdo by byl ochoten do toho dávat více financí. Mně by vůbec nevadilo, kdybychom ztratili to naše první postavení, protože si myslím, že je na čase, aby to břemenné sdílení bylo skutečně přeneseno do globálního měřítka.

Neustálé zdůrazňování států, jako jsou Spojené státy, Indie nebo Čína, zde nemá cenu opakovat. Já se obávám, že pan prezident Obama není schopen naplnit všechny své předvolební sliby, a to je špatně. Ještě bych se rychle zmínil o věci, o které často hovořím, a to je deforestace, vodní management ve světě, který stále trochu podceňujeme. Ve všech našich prohlášeních je slyšet ano, pojďme se dohodnout se státy, jako je Brazílie, Indie a ostatní na tom, ať zastaví kácení deštných pralesů. Ale já říkám, nestačí se jenom dohodnout, nestačí proklamace.